Señor Presidente, yo creo que, a veces, cuando entramos muy de lleno en una negociación y entramos mucho al detalle, podemos perder un poco la perspectiva general, y por eso me gustaría recordar a algunas de sus Señorías que están criticando mucho el resultado de esta negociación que la propuesta que presentó la Comisión Europea y las propuestas del Parlamento Europeo podrían

95 Por eso yo creo que, si miramos este resultado de la negociación desde un punto de vista de los compromisos, el resultado no ha sido tan malo. Hemos reforzado programas que nos van a servir para luchar contra la crisis programas para la iniciativa empresarial y la innovación, el programa de energía inteligente o programas como Erasmus Mundus. También hemos puesto dinero para ayudar a nuestros vecinos del sur del Mediterráneo para que afronten un futuro democrático. Pero es verdad que la felicidad nunca puede ser total. El Consejo lleva tres años con una sola palabra en la mente austeridad. Y no son capaces de ver más allá. Si la austeridad, como principio, no ha convencido al Parlamento, los resultados obtenidos por esas políticas de austeridad en la economía europea, sometida a presiones, no han ayudado a que cambiemos nuestro parecer. Y el Consejo sólo continúa insistiendo en la austeridad, pero es que además ha dado un paso más y un paso que puede resultar peligroso. Una cosa es ajustar al máximo los créditos de pago y otra cosa, como ha sucedido ahora, es no cumplir con las obligaciones contraídas. Esa no es una opción de política presupuestaria. No es ni rigor ni austeridad.